Az a kiindulási pontom, hogy az egységes piacnak és az általa nyújtott szolgáltatásoknak vészhelyzetben is ugyanúgy kell működni.

Szeretnék én is köszönetet mondani a jelentéstevőnek, mert nagyon jó munkát végzett.

Számos olyan baleseti szituáció van, amikor a járművezető beszorul, elveszíti eszméletét, vagy egyszerűen nincsen térerő, és akkor az automatikus rendszernek működésbe kell lépni. Úgyhogy mindazt a rendszert, ami arról szól, hogy minden járműtípusra egységesen, minden tagállamban és kötelező érvényűen használható legyen ingyenesen természetesen támogatni tudom. Azt gondolom, hogy ez nem egy olcsó fejlesztés, éppen ezért nagyon fontos, hogy egységesen tudjunk minden járműben, minden jármű fedélzetén ezzel a hívórendszerrel megjelenni.

Azt gondolom, hogy ez a rendszer életeket, sok sok tízezer életet fog megmenteni.